Der von der Kommission vorgelegte Bericht über die Kontrolle der Anwendung des EU Rechts macht deutlich, dass das Thema komplex ist und auch die Mitgliedstaaten einbezieht. Die Bürger haben nicht nur einen Anspruch darauf, dass die europäische Gesetzgebung nach demokratischen Grundsätzen erfolgt, die Bürger haben vielmehr auch einen Anspruch darauf, dass die europäischen Gesetze umgesetzt werden, damit sie die Bürger und auch die Unternehmen davon profitieren können. Auch die Mitgliedstaaten stehen insofern in der demokratischen Pflicht.

Die Beachtung dieses Prinzips ist aber eine zwingende Bedingung für die Legitimität jeglicher Form demokratischen Regierens. Sie ist eine Garantie für die Bürger, damit sie in den Genuss ihrer vorgesehenen Rechte kommen können. Nun zeigen die Berichte der Kommission Jahr für Jahr, dass viele Mitgliedstaaten die Umsetzungsfristen für Richtlinien sehr häufig missachten. Die Kommission ist deshalb gezwungen, als Hüterin der Verträge aufwendige und für die Mitgliedstaaten peinliche Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Gerade den Mitgliedstaaten, die eine sehr schlechte Umsetzungsbilanz aufweisen, muss die Kommission dabei genau auf die Finger schauen.

Unsere Bürger wenden sich immer häufiger mit Petitionen an uns und machen auf diese Weise auf mitgliedstaatliche Umsetzungsverstöße aufmerksam. Deshalb müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Kommunikation zwischen Parlament und Kommission verbessert wird, um Verstöße möglichst frühzeitig aufzudecken und zu beseitigen.